i skazany na karę śmierci na podstawie ustawy dotyczącej zapobiegania terroryzmowi, uchwalonej w marcu 2002 r., czyli trzy miesiące po zamachu. W celi śmierci spędził ponad 10 lat.

Całkowite zniesienie kary śmierci jest jednym z głównych celów unijnej polityki w dziedzinie praw człowieka, dlatego wzywamy władze Indii do wprowadzenia stałego moratorium na wykonywanie kary śmierci i jej zniesienia w najbliższej przyszłości.